Das Ziel haben wir leider verfehlt. Darum schließt sich das Zeitfenster langsam, und wir sind zum Handeln aufgefordert. Das wird aber nicht nur mit dieser Strategie ad acta gelegt, sondern das Ganze muss dann bei der Fischereireform, bei der Agrarreform wirklich in Form gegossen und konkretisiert werden.